Bližšia spolupráca s Európskou úniou však závisí od upevnenia dôvery v dlhodobú stabilitu politického režimu Mongolska pomocou prehĺbenia ľudsko právnych záruk a atribútov právneho štátu, samozrejme za predpokladu správneho fungovania justičného systému a odstraňovania korupcie vo verejnej sfére. Smerovanie k skutočnému trhovému hospodárstvu musí byť taktiež sprevádzané pokračovaním reštrukturalizácií, reformami v oblasti obchodného a investičného práva a zvýšením podielu súkromného sektoru na ekonomike. Za pozitívny fakt považujem, že krajina prijala zákon na ochranu hospodárskej súťaže, ktorý má za cieľ zabrániť zneužívaniu dominantného postavenia súkromných alebo štátnych firiem a vytváraniu kartelových dohôd na úkor ostatných podnikov a spotrebiteľov. Pevne verím, že reformy povedú k prilákaniu zahraničných investorov a k následnému zvýšeniu blahobytu obyvateľov Mongolska, ktorí hlavne na vidieku naďalej trpia núdzou vzhľadom na svoju závislosť na poľnohospodárstve. Na záver by som chcel povedať, vážení kolegovia a kolegyne, že veľmi podporujem, a pán Komisár Füle to aj naznačil myslím v takom pozitívnom tóne, ja naozaj podporujem zriadenie stálej delegácie Európskej únie v Mongolsku, pretože verím v potenciál rozvíjania politických a obchodných vzťahov, keď opomenieme aj tú významnú skutočnosť ohromnej zásobárne surovín v tejto krajine, ktorá je strategicky postavená medzi Čínou a Ruskom, a myslím si teda, že tie politické a obchodné vzťahy medzi Úniou a jej členskými štátmi a Mongolskom by sa mali ďalej rozvíjať.